También quiero celebrar el compromiso adquirido por el comisario Stylianides de duplicar antes de 2019 los fondos destinados a educación en situaciones de emergencia, pasando del 2 al